Panie przewodniczący!

Po pierwsze, że kraj ten nie ma dobrych instytucji prawnych i nie zanosi się, żeby takie instytucje powstały. Po drugie, że jest tam system autorytarny, który zagarnia coraz szersze obszary życia politycznego.

Na pewno powinniśmy interweniować w każdych konkretnych przypadkach gwałcenia sprawiedliwości, co niniejszym czynimy. Takie interwencje nierzadko odnosiły sukces. Znacznie trudniej jest wymuszać zmiany instytucjonalne. Do tej pory wysiłki Unii w tym kierunku okazały się niezadowalające, po części dlatego, że jesteśmy nadal wyrozumiali wobec jednych tyranów, a niezmiernie krzykliwi wobec innych. Mówili o tym

w wysiłkach i konsekwentnie taką presję wywierać.